Nous n'avons cessé de diminuer les budgets, d'augmenter les coûts, de précariser les retraités. Le gouvernement a beau jeu, aujourd'hui, de créer une nouvelle branche Dépendance de la sécurité sociale, il est dans la communication et dans l'improvisation, comme il l'est d'ailleurs depuis le début de cette pandémie.

Les soignants ont manifesté pendant deux ans leur colère dans la rue, ils n'ont jamais été écoutés.

Pendant le confinement, nos aînés, déjà délaissés dans les établissements en manque de moyens et d'effectifs, ont été privés de la visite de leurs proches, leur manquant parfois pendant leurs derniers instants. Ce tableau déplorable ne fera qu'empirer. Les démographes prévoient que le nombre de personnes âgées dépendantes doublera d'ici à 2060. La population européenne en général vieillit et s'amenuise. Il nous faut une jeunesse, bien sûr, non seulement pour assurer la prise en charge des anciens mais aussi pour prendre leur relève, sans laquelle un peuple ne saurait vivre. Loin de l'amateurisme qui a caractérisé cette gestion de crise, la situation des établissements de soins, nous impose deux conclusions. D'une part, renforcer l'assistance aux personnes âgées, non seulement sur le plan économique et médical, mais aussi en matière d'inclusion sociale et familiale. Et d'autre part, engager un renouveau de la natalité européenne, qui soutiendra et accompagnera nos anciens.